Par ailleurs, les avantages qu'on espérait ne se sont pas vérifiés ni réalisation d'économies, ni diminution du nombre d'accidents de la circulation. Dans ces conditions, l'Union européenne doit renoncer au changement d'heure.

Je demande à la Commission d'écouter les citoyens et d'arrêter son blocage, que personne ne comprend.